Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den Medien kann man heute entnehmen, dass in der Euro Zone die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit dreizehn Jahren klettert.

Einen Vertrag außerhalb der regulären Gemeinschaftsmethode, falsch in seiner Zielrichtung und unsicher, ob er überhaupt jemals in Kraft tritt.

Besonders wenn ich daran denke, dass es die abstruse Idee gab, einen EU oder Staatskommissar für Griechenland zu benennen, der die demokratischen Institutionen in Griechenland aushebelt.

Die Situation ist allerdings auch die Konsequenz der Art und Weise, wie Frau Bundeskanzlerin Merkel die Führungsrolle Deutschlands missversteht. Ich bekenne mich zur Führungsrolle Deutschlands als ein großes, starkes, politisches und wirtschaftliches Land.

Wie das Handelsblatt wahrlich kein linkes Medium schreibt Der deutsche Weg führt derzeit nicht nach Europa, er sollte aber nach Europa führen!

Diese Ratsbeschlüsse helfen nicht den Ländern, und sie helfen auch nicht den Märkten, zu mehr Stabilität zu kommen.

Wir müssen der Europäischen Investitionsbank mehr Möglichkeiten zur Kreditvergabe geben.

Aber können Sie mir erklären, warum man gegenüber Defizitsündern verbindliche Verträge und Sanktionen hat?

Ich möchte den Verhandlern herzlich danken.

So können wir gemeinsam verhindern, dass der Irrweg dieses Vertrags zur Regel wird. Wenn er überhaupt jemals angenommen und in Kraft treten wird, muss er die Ausnahme bleiben.

In diesem Sinne müssen jene, die Martin Schulz nicht gewählt haben, bedauern, dass sie es nicht getan haben. Mit einer starken Stimme wird dieses Parlament in Zukunft auch noch stärker gehört werden!